forseti vill vekja athygli háttvirtra alþingismanna á því að í ár fagna sameinuðu þjóðirnar sjötíu ára afmæli undir lok nýliðins septembermánaðar komu þjóðarleiðtogar saman í höfuðstöðvum samtakanna í new york

við upphaf septembermánaðar sótti forseti alþingis fjórðu heimsráðstefnu þingforseta sem haldin var í höfuðstöðvum sameinuðu þjóðanna á dagskrá ráðstefnunnar var meðal annars umræða um hlutverk þjóðþinganna við að ná hinum nýju þróunarmarkmiðum fram kom í samtölum forseta við aðstoðarframkvæmdastjóra sameinuðu þjóðanna að hlutverk löggjafarþinganna er veigameira en var í tengslum við þúsaldarmarkmiðin vegna þessara tímamóta verður alþingismönnum boðið á morgun til sérstakrar kynningar á sameinuðu þjóðunum með